Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je crois que ce qui vient d'être dit par le commissaire apporte une vraie réponse à la question qui est posée. L'Union européenne ne met pas de fonds à disposition sans conditions. Ces conditions ont été rappelées qualité des dépenses publiques, objectifs de développement durable, politique d'emploi, changement climatique, mais aussi évidemment la nécessité de répondre le plus rapidement possible aux insuffisances de la gestion antérieure, de manière à ce que ces pays que l'on aide puissent se mettre au bon niveau. Mais dans une crise telle que celle que nous connaissons, je crois qu'il ne faut pas exagérer la conditionnalité. On doit faire confiance aux gouvernements des États qui bénéficient des aides européennes pour mettre en place les dispositions nécessaires et éviter, comme l'a dit le commissaire, les dispositions qui pourraient être rétrogrades ou retourner vers le passé. Bien évidemment, les dépenses sociales sont importantes, elles doivent être préservées mais, là encore, il faut faire confiance aux États membres pour adopter les mesures nécessaires pour rétablir la situation et ne pas s'engager dans des contrôles tatillons qui, de toute façon, seraient sans efficacité. C'est à l'occasion d'aides éventuelles nouvelles que doit être appréciée la façon dont les États membres ont utilisé les aides européennes et c'est à ce moment là qu'éventuellement pourront être tirées les conséquences de mesures qui auraient été inadaptées, notamment dans le domaine social.